Madame la Présidente, en commission LIBE, nous nous sommes donc plutôt concentrés sur la communication concernant le nouveau partenariat pour la mobilité, cela pour deux raisons parce que des aspirations se sont exprimées, aspirations aux droits, y inclus, nous semble t il, le droit à la mobilité, et également parce que jusque maintenant, notre politique migratoire avec ces pays reposait très clairement sur les mains de fer de dictateurs qui, heureusement, ne sont plus en place. Nous accueillons donc très positivement le partenariat pour la mobilité mais souhaitons mettre en question le lien qui reste noué entre les accords de réadmission, les migrations légales et la lutte contre l'immigration illégale, en prenant appui tout simplement sur le rapport qui a été élaboré par la Commission elle même

Ce rapport dit que la mise en œuvre est opaque et incohérente, que le mandat de négociation est irréaliste, qu'il y a des risques sérieux de violation des droits de l'homme et que même cette évaluation reconnaît que la libéralisation des visas est sans incidence sur l'immigration irrégulière. Je pense donc qu'il faut approfondir un peu la réflexion et puis, surtout, développer avec ces pays une approche qui soit pleinement ancrée dans les bienfaits réciproques de la mobilité, en mettant en place un dialogue structuré. Et quand on parle de partenariat avec la société civile cela vaut pour la mobilité comme pour d'autres thématiques il est absolument essentiel que ce partenariat avec la société civile, qui est la clé de la réussite, passe par un mécanisme concret de consultation de la société civile à toutes les étapes, en amont, dans la mise en œuvre et dans l'évaluation.